Ta propozycja była szkodliwa od samego początku, natomiast Parlament, jak to się często zdarza, chce ją jeszcze pogorszyć. Sankcja nieważności transakcji, od których nie został uiszczony podatek od transakcji finansowych, uderza w pewność obrotu prawnego. Jest przejawem prymatu interesów fiskalnych nad realną gospodarką. Wbrew intencjom PTF nie uderzy tylko w najbardziej spekulacyjne praktyki, uderzy w cały rynek finansowy, który zasila także tzw. realną gospodarkę, która dziś potrzebuje pieniędzy jak nigdy wcześniej. W związku z kryzysem bardzo wielu polityków europejskich proponuje wciąż nowe podatki podatki węglowe, środowiskowe, energetyczne, w końcu PTF, w końcu koordynację podatków dochodowych.

Europa potrzebuje dzisiaj konkurencyjności, a nowe podatki tę konkurencyjność zabijają.